Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Torej, jaz moram uvodoma povedati, da vseeno ta zakon, ki smo ga mi v Slovenski demokratski stranki predlagali, podprl. Ker zelo cenim vojne veterane in sam osebno mislim tudi, da je ta zakon pravičen in nujen. Da se tem madranom zagotovi tisto, kar jim je bilo odvzeto z ZUJF-om, in danes je bilo veliko govora o tem ZUJF-u tako ali drugače. Vsi se zavedamo, kakšni pogoji so bili takrat, in razlog, da je bil sprejet ZUJF je tistim, ki poznamo slovensko politiko in stanje v tej državi, tudi zelo jasno, da je takrat manjkalo proračunu okrog milijardo in pol denarja. Da se lahko izplača v mesečno pokojnina, da je bilo možno izplačati plače bencinskim sestram, zdravnikom in tako dalje in tako dalje, da ne bom razlagal, šolnikom in tako dalje. In če se ne bi nekaj zgodilo na tem področju, bi takrat šla država v, v stečaj. Tega si nihče ni želel, jaz sem prepričan, še najmanj kdorkoli, ki živi v tej naši državi, od državljanke in državljanov in mislim, da bi to bilo tudi najslabša rešitev, če bi si katerakoli Vlada v tej naši državi dovolila sprejeti takšne rešitve, ki bi pripeljale državo v bankrot. In takrat smo bili zelo blizu. V blizu temu so jo pa pripeljale prav vlada Boruta Pahorja in pa Socialni demokrati skupaj s koalicijo. Še ena stvar, ki se mi zdi tukaj zelo pomembna je, da je zelo težko pričakovati od tistih, ki jim samostojna Slovenija ni intimna opcija, da bodo z ta za tak zakon glasovali. In danes je bilo to jasno izraženo. Jasno izraženo. Celotna koalicija, razen Levice, ki me je sicer presenetila, pa sem zelo vesel, da je tako, da je se tukaj pozitivno odzvala in bo podprla ta zakon. Očitno vam samostojna Slovenija ni, ni intimna opcija. Ker če bi vam bila, bi potem imeli jasno stališče, da tistim, ki so stopili v bran in tudi žrtvovali svoja življenja za to državo, pomagamo rešiti problem ki je nastal. In od vseh vas bi pričakoval, da boste danes brez vsakega problema ta zakon podprli. Seveda Vlada tudi. Kdo pa je rekel, da Vlada nima možnosti in ta koalicija nima nima možnosti vložiti sistemski zakon. Kdo je to rekel? Zakaj ga ne vložite, na koga čakate? Da bo od zgoraj padlo kaj dol, v ta parlament? Nič niste naredili, to je problem! In vi govorite, da mi vlagamo zakonodajo parcialno. Vlagamo, ker seveda vi niste naredili nič. Nič, nič, nič, nič od nič. In vsi govorite, da vam je tukaj v interesu, da bi rešili ta problem vojnih veteranov in vojnih invalidov in tako dalje in tako dalje. In povejte mi, ta koalicija, ki sedite v parlamentu. Govorite eno, delate pa drugo. In zavajate slovenski narod, slovensko ljudstvo. Tudi Vlada. Govori, da tega ne bo podprla, zaradi tega, ker je parcialen. Zakon. Potem pa prosim, predstavnica Vlade, povejte, kdaj boste vložili sistemski zakon, ki bo reševal vse to, kar smo danes tukaj slišali. Danes mi to povejte. Z datumom, kdaj boste to storili. In ne nakladajte več in ne zavajajte slovensko ljudstvo in slovenski narod, ne imejte za norca ljudi. In tega ne morem več poslušati in gledati. Namesto da bi iskali skupaj rešitve, pomagali tem skupinam, potem se izgovarjamo na sistemskost. Kakšna pravica je vas tukaj, da na tak način razpravljate? Imate pa možnost, če ne bi imeli možnosti, potem bi, jaz sem rekel, da je upravičeno, da na tak način razpravljate. Ker pa imate vse v rokah, koalicija lahko kadarkoli sistemski zakon vloži, bi lahko to naredili. In če ste lahko milijardo evrov porabili za državni, za, za državne in javne uslužbence, da ste lahko vzdignili socialno pomoč in s tem pomagali tistim, tistim, ki socialno pomoč potrebujejo, hvala bogu je nujno, da jo dobijo. Ampak je veliko tudi tistih, ki je ne potrebujejo in s tem spodbujate nedelo. To je tisto, kar počenjate. In potem vi govorite, da ste pravični, da pravično volite to državo, da se pravično odločate pomagati ranljivim skupinam. Kakšna pravičnost je to? In govoriti o sistemskosti in neprestano, ker je pač to Slovenska demokratska stranka ponovno vložila ta zakon, se pravi je treba na vsak način nasprotovati. In, ker to ni vaša intimna opcija, se pravi samostojna Slovenija, potem je treba čisto vse narediti, da tistim, ki so za to se borili, tudi nekateri dali svoje življenje jih postaviti v, v, v drugo-, v v drugorazredne. Imate možnost in nimate izgovora, da je dva trinajst prišlo do te situacije. Nimate izgovora. Ker tisto je že zdavnaj mimo. Poglejte, katerega leta smo, leta dva devetnajst. In se čisto nič ni zgodilo. Ničesar niste storili, ničesar. Ne prejšnje vlade, tudi ta vlada s sedem, osem mesecev, koliko je na oblasti, nič, da bi lahko mene tukaj prepričevali, da je ta zakon parcialni in da ga pač ne morete zaradi tega podpreti. Ne morete. Ta zakon rešuje eno skupino. In če želite, lahko naslednji zakon vložite pa še ostali dve skupini pokrijete, pa je zgodba urejena sistemsko. Nobenega problema ni. Samo volja je treba biti, pa resno je treba misliti, da imaš interes pomagati ljudem. Ne pa gledati to, da kdo tu noter berejo citate, nekako jim piše dva, tri liste kdo napiše, na koncu sploh ne vedo, kaj piše na tistem listu. Pa neke referate tukaj brati. Vsi vemo, kaj se je zgodilo. Vsi poznamo zgodovino, vsi poznamo preteklost. Vsi poznamo, kako je prišlo do samostojne Slovenije. Tega ni treba brati tukaj v Državnem zboru. Ker vsak otrok zdaj že v petem razredu osnovne šole ve to, ali pa četrtem ali pa tretjem. Rešitve je treba iskati. Mi predlagamo Slovenski demokratski stranki rešitve za vojne veterane. In dolžni smo skupaj in tu ne izpostavljamo nobene politične stranke, nikogar nismo izpostavljali, ko smo ta zakon vložili. Ta zakon ni političen. Ta zakon je vsebinski, ki želi pomagati tem ljudem. Ker so jim bile pač določene pravice odvzete zaradi, ne, zelo težko situacije v, v, v slovenski državi, ki jo pa kdo zakuhal? Socialni demokrati in njegova ekipa. Ki so državo pripeljali na rob bankrota. Ko je bila minus sedem cela osem gospodarska rast, veste, kaj to pomeni? Ko ti na koncu leta zmanjka milijardo pa pol, da bi lahko te osnovne stvari pokril, da lahko država funkcionira. In zato vas prosim, dragi prijatelji, vsi ti, ki sedite v Državnem zboru te poslanske skupine, tudi Vlada, dajte si začeti razmišljati proaktivno. Začnite delati. Dajte prinesti tisto, kar mislite, da je prav, pa naj bo sistemsko, mi bomo podpirali, vsak dober predlog Slovenski demokratski stranki podpremo, vedno smo ga podprli. Ampak ne nas imeti za norca. Ne imeti za norca celotno slovensko javnost pa govoriti eno, da zaradi tega pač ne morete nekaj narediti. Ni res. Pokažite, imate vse vajeti v svojih rokah, vse povsod imate podporo Slovenske demokratske stranke, ko gre za rešitve, ki so na kožo pisane slovenskim državljankam in državljanom. In dajte to že enkrat razumeti. In ne ukvarjajte se s tistim, kar za to državo ni ključno. Ukvarjate se s tistim, kar bo to državo pripeljalo korak dalje. Imamo gospodarsko rast, ampak ne zaradi politike te Vlade. Niti približno. Točno vemo, zakaj imamo gospodarsko rast. Ker so se ugodne razmere v na, na, na, na, na nivo Evrope gospodarske so, so u, u, u, ugodne gospodarske razmere. In imamo gospodarsko rast zaradi naših nekaterih odličnih podjetnikov in obrtnikov. Če bi čakali na državo, vprašanje, kje bi danes bili. Kakšen odnos ima država do obrtnikov, podjetnikov. In da ne govorim o dobrem gospodarskem okolju. v teh mesecih, kar se to, kar, kar, kar imate oblasti v svojih rokah, naredili poponoma nič, nula. Zato, da bi se podjetje šlo, razvijalo. Naredili ste pa to in delate to, da mladi zapuščajo Slovenijo. In to visoko kvalificirani, tisti, ki bi morali biti tukaj, da bi lahko naredili preboj. Gospodarski, ekonomski preboj, ki ga potrebujemo, če če želimo imeti višjo dodano vrednost, če želijo, da bi delavci imeli višje plače in da bojo na koncu pokojnine višje in tako dalje in tako dalje. Ampak očitno tega ne razumete. Očitno vam je državni javni sektor ključen, pa mislite, da bo od njega država preživela. Seveda potrebujemo pridne in primerno plačane. Ampak najprej se treba postaviti na pozicijo pa ugotoviti, kdo je tisti, ki ustvarja. In on mora imeti določeno besedo pri tem, kako se deli državni in javni denar. In vas lepo prosim, ne se več izgovarjati na način, kot to poslušam danes. Da je zato, ker smo zakon govorite o našem zakonu, da je parcialen, da ga ne morete podpreti. Še enkrat vam povem. Imate vse možnosti, vse možnosti vložiti ta sistemski zakon, vse te skupine, o katerih danes govorite, spravite pod streho in je ta zakon lahko v mesecu pa po, pol sprejet. Ta zakon, ki ga pa mi predlagamo, pa nikomur nič ne ne, ne, ne bo vzel. Rekli smo, da je sedem milijonov evrov proračunskih je potrebno izgovoriti v proračunu. Danes smo govorili, da nekdo govoril o sedemsto milijonih. Ja, ki je tisti človek padel z ne vem od kod je padel, z Lune ali Marsa. Da bi tako, da bi, da so posledice tega zakona sedemsto milijonov evrov. Od kot jih je vzel? Naj mi nekdo, ki je izrekel v tem parlamentu, pride tu noter, pa to obrazloži. Če je nevednost, če je neznanje, naj to povej. Ne pa da zavaja, zavaja slovensko javnost. In lepo vas prosim, ne delajte tega. Nimamo časa v tej, v, v, v, v tem Državnem zboru zapravljati stvari, torej čas za take stvari. Dajmo biti operativni, dajmo biti povezovalni, dajmo stopiti skupaj pa delamo, rešujmo probleme ljudi. Ljudje to od nas pričakujejo, nema veze, kdo je kateri politični opciji. a, a že razumete to enkrat. In jaz sem praktično danes skozi noter, jaz sem to poslušal in ne morem tega poslušati več. Zakaj zakona ne boste podprli. Vsi pa pravite, da vam je mar za te ljudi. Da vam je mar za vojne invalide in da je, imate vam izjemno veliko pomenijo in tako dalje in tako dalje. Ko pa je treba praktično dokazati to dejstvo pa sprejeti določene o, odločitve, potem pa rečete: "Veste tega pa mi zaradi tega in tega in tega ne moremo." Denarja v tej družbi za koruptivne stvari je, koliko hočeš. Krade se po dolgem in po širokem. Tako v, v, v, v, v, v, v, v zdravstvenem sistemu kot tudi drugih. Glejte drugi tir in da ne bom razlagal, kaj se vse dogaja. A sedem milijonov za to, da bi tem ljudem pomagali pa ni. Kakšna vlada ste to? Očitno potem podpirate korupcijo v tej v tej družbi. Koruptivna dejanja tistih lobističnih skupin od zadaj, ki, ki jo očitno imajo moč in so tudi vas očitno nekatere spravili tukaj v Državni zbor. Mene niso. Ker se tega nikoli nisem dovolil, zato sem pet mandatov v Državnem zboru. Ker se nisem dovolil podkupiti, v nobenega. In če bili vsi taki v Državnem zboru, ne bi bilo stanje tako, kot je. In dajte si že enkrat naliti čistega vina, ne glede na to ali sedite na strani izvršilne veje oblasti ali pa na strani zakonodajne veje oblasti. O sodni veji oblasti pa boljše, da tako ne govorim. Kaj se vse tam dogaja. In nehamo se dajati na naše in vaše in na prvo- in drugorazredne deliti. Prosim vas, stopimo skupaj pa enkrat prestopimo tisti stol, ne vem kako miselnost, no. Da ne bom uporabo kak izraz, ki bo spet komu ne bo všeč. Dajmo delati za ljudi, stopimo skupaj, delamo za ljudi. Pa se ne ukvarjamo, kdo je s katere politične opcije, ampak delamo, če je dober predlog, dajmo ga podpreti. In ta Zakon o vojnih veteranih, sprememba Zakona o vojnih veteranih, ki je dober predlog. In nihče ne more reči, da ni. In ne govorite eno delate pa drugo. In danes bom videl ponovno koliko izmed vas tistih, ki ste govorili, da jim je za vas, da, da, da jih, da jih cenite, da jih spoštujete, da imate dobro mnenje o njih, bo danes glasovalo za ta zakon. Bom videl, koliko bo. In seveda se bom potem tudi, ko bo glasovanje mimo, malo razpisal, pa spet počasi pojasnil ljudem in to, mislim, da bo to potrebno. Ker drugače, poslanke in poslanci, boste lepo živeli na, ne vem kakih valovih, brez da bi prevzeli Vsak izmed nas, ki tukaj v tem parlamentu ima koga, ki je vojni veteran. Vsak izmed vas, ki sedi in z mano vred, ki sedimo v tem parlamentu. In kak oglas imamo, pa rečemo, glejte, priložnost smo imeli pa smo delali proti. Glasovali smo proti temu, da bi vam pomagali. Kakšen obraz. Zato vas lepo prosim, da danes v tej prvi obravnavi ta zakon podprete, možno ga je popraviti, možno je narediti, kaj ti skoraj pade na pamet. Vlada in koalicija lahko naredi skoraj, kaj hoče. Ker imaš vse v rokah. In še nekaj. predstavniki Vlade, bova, bova, vas pa prosim, da mi boste danes potem, ko bom jaz nehal ali pa potem tudi na koncu, ko boste imeli tisti svoj čas še, aja seveda ste že trdo na koncu, smo že trdno na koncu, povedali, kdaj boste prinesli Državni zbor sistemski zakon. Ki bo vse te skupine, kot jaz sem danes pokril. Zahtevam, da bi povejte terminski plan. Da si lahko nalijemo ga vina in da bo tudi neka zaveza v ozadju. Ne samo, da boste na pamet govorili samo to da, da, da, da, da okrog prinesete ljudstvo. In bojo prej štiri leta mimo in spet ne bo ničesar rešenega. Če bo seveda ta vlada sploh štiri leta zdržala. Tako kot se zdaj dela, jaz dvomim. operativne sposobnosti te vlade morem reči, zelo osebno to mislim. Še enkrat prosim, da v današnjem glasovanju ta predlog zakona, ki je dobronameren, ni političen, nima nobene politične barve noter, v prvem branju, drage poslanke in poslanci, tudi podprete. Hvala lepa.